Monsieur le Président, plus de 14 millions de citoyens européens vivent dans un État membre différent de leur État d'origine. Pour se marier, pour déclarer la naissance d'un enfant, pour présenter un extrait de casier judiciaire vierge, ils sont obligés de faire face à des démarches fastidieuses et parfois onéreuses.

Pourtant, la libre circulation est un des droits fondamentaux que confère la citoyenneté européenne.

Le règlement sur la simplification de l'acceptation des documents publics, que nous allons adopter, est un pas je dois dire un petit pas pour alléger ces démarches, puisqu'il abolit l'apostille pour les documents qui sont couverts par ce règlement. Il s'agit des documents d'état civil le mariage, le partenariat, la naissance, le certificat de vie, le certificat de décès, le certificat de résidence, les droits électoraux et l'absence de casier judiciaire. Des formulaires multilingues attachés aux documents publics serviront d'aide à la traduction et permettront aux citoyens de faire l'économie d'une traduction certifiée. Pour pallier le risque de fraude, le texte prévoit l'utilisation d'une plateforme IMI, qui est un système d'échange d'informations direct entre les différentes autorités. Ainsi, si une administration a des doutes sur l'authenticité d'un document, elle peut entrer directement en contact avec l'autorité compétente pour vérifier la véracité du document.

Ce délai avant la mise en vigueur est de deux ans et demi.

En effet, nous nous sommes battus au Parlement pour faire peser sur les États membres et la Commission une obligation d'informer de manière effective les citoyens sur cette nouvelle législation. Ils doivent être tenus explicitement au courant de l'abolition de l'apostille ainsi que de l'existence de formulaires multilingues, beaucoup moins onéreux que les traductions certifiées. Le Parlement a également dû batailler pour que le coût de ces formulaires ne dépasse pas le coût de production ou celui du document d'origine.

Un rapport de la Commission devra rendre compte de l'application du règlement, mais également étudier l'opportunité d'abolir l'apostille pour d'autres documents. En effet, si le Parlement européen a donné son accord à cette proposition, il n'en est cependant pas heureux. Nous aurions voulu aller plus loin et inclure dans le champ d'application un nombre plus grand de documents concernant les entreprises, notamment leur statut juridique, mais aussi des documents courants comme les diplômes, les certificats d'études, ou encore le statut de personne handicapée. Toutes ces ambitions ont malheureusement dû être reléguées au second plan dans la clause de révision. Mais je suis sûre que le Parlement restera vigilant quant à l'application du règlement.